Domnule președinte, în România omorâm democrația prin uciderea presei. Jurnaliștii de investigație de la RISE Project documentează un caz privind fraudarea fondurilor europene de către politicieni aflați la vârful puterii în România, inclusiv Liviu Dragnea, președintele Partidului Socialist din România aflat la guvernare. RISE Project și Consorțiul jurnalistic de investigare a crimei organizate și corupției sunt convinși că folosirea de către Guvernul României a GDPR pentru a opri și distruge informațiile jurnalistice prin abuzarea gravă a GDPR de către politicieni pentru a se abuza, pentru a se proteja împotriva abuzurilor

De exemplu, acum patru zile, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a cerut jurnaliștilor să le comunice sursele jurnalistice, suportul electronic și fizic pe care au stocat informații, documente și fotografii publicate pe Facebook. Dacă nu comunică în zece zile, RISE Project riscă amenzi de până la 20 de milioane de euro. Asta nu este democrație, asta e omorârea presei.